forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á umferðarlögum sem kunnugt er hefur um nokkurt skeið farið fram heildarendurskoðun núgildandi umferðarlaga í ljósi umfangsmikilla verkefna þingsins á þessu starfsári var tekin ákvörðun um það í innanríkisráðuneytinu að leggja ekki fram heildarfrumvarp til nýrra umferðarlaga á þessu þingi en hins vegar er nauðsynlegt að leggja fram breytingafrumvarp sem að meginefni inniheldur þau atriði sem áður hafa verið lögð fram í heildarfrumvarpi en brýnast var talið að næðu fram að ganga núna í frumvarpinu er að finna ákvæði sem felur í sér innleiðingu eða leiðréttingu á innleiðingu e e s réttar svo sem ákvæði um breytingar á skilgreiningum og skilyrðum ökuréttinda um endurmenntun atvinnubílstjóra um heimildir umferðareftirlitsmanna til að skoða ástand ökutækja á vegum úti og um öryggis og verndarbúnað barna þá þykir rétt í ljósi breyttra skilgreininga á léttum bifhjólum og síaukinnar notkunar bifhjóla í umferðinni að setja skýrar reglur um akstur slíkra hjóla hefur frumvarpið að geyma slíkt ákvæði einnig er í frumvarpinu að finna breytingar á ákvæðum er varðar skráningu ökutækja sem taldar eru fela í sér bæði aukna hagkvæmni og réttindi til borgaranna þar sem stjórnvaldsákvarðanir eru færðar frá ráðuneytinu til stjórnsýslustofnunar og opnast þar með kæruleið til ráðuneytisins sjálfs virðulegur forseti í fyrstu grein er að finna breytingar á skilgreiningum nokkurra ökutækja og er þar megintilgangurinn að færa skilgreiningarnar til samræmis við tilskipanir e s b sem ísland hefur skuldbundið sig til að innleiða í íslenskan rétt er jafnframt lagt til að svokölluðum léttum bifhjólum verði skipt upp í tvo flokka flokk eitt og tvö eftir afli þeirra þar sem þessar breytingar er ein af þeim breytingum í frumvarpinu sem hafa íþyngjandi áhrif á einstaklinga sérstaklega þá eigendur bifhjóla þykir rétt að veita ákveðinn aðlögunartíma vegna þeirra því er

í frumvarpinu er svo virðulegur forseti lagt til að skylda til endurmenntunar atvinnubílstjóra þetta er kannski sá þáttur í þessu frumvarpi sem hvað mest hefur verið til meðferðar og umræðu að skylda til endurmenntunar atvinnubílstjóra verði innleidd hér á landi og er ákvæði það í samræmi við skuldbindingar íslenskra ríkisins til innleiðingar á tiltekinni tilskipun evrópusambandsins í ákvæðinu felst að allir ökumenn sem hafa akstur að atvinnu skulu undirgangast endurmenntun á fimm ára fresti skylda til reglubundinnar endurmenntunar atvinnubílstjóra var á sínum tíma innleidd í íslenskan rétt með reglugerð númer sjö hundruð og sextíu tvö þúsund og sex í lok árs tvö þúsund og tíu féll í samgöngu og sveitarstjórnarráðuneytinu úrskurður þess efnis að í ákvæðum reglugerðarinnar fælist takmörkun á atvinnuréttindum þeirra sem höfðu áunnið sér aukin ökuréttindi fyrir gildistöku reglugerðarinnar samkvæmt sjötugustu og fimmtu grein stjórnarskrárinnar má setja atvinnufrelsi skorður enda krefjast almannahagsmunir þess þó þarf ávallt lagaboð til í ljósi úrskurðarins var ljóst að skyldur til reglubundinnar þjálfunar atvinnubílstjóra þyrfti að innleiða með lögum því verður ákvæðum tilskipunarinnar ekki fullnægt nema með lagasetningu eins og þeirri sem við ræðum hér eins og ég sagði áðan virðulegur forseti hefur nokkur mótstaða verið við kröfu um endurmenntun af hálfu hagsmunaaðila er hún að mörgu leyti skiljanlegt því er rétt að upplýsa að í því skyni að leita leiða til að innleiða endurmenntun samkvæmt tilskipuninni í sem mestri og bestri sátt skipaði þáverandi innanríkisráðherra ögmundur jónasson starfshóp um endurmenntun atvinnubílstjóra í september tvö þúsund og tólf markmiðið við vinnu hópsins var að leita leiða til að tilskipunin hefði sem vægust áhrif á íslenskt atvinnulíf og atvinnubílstjóra sem starfa hér á landi meðal annars með tilliti til kostnaðar skipulags og tilhögunar endurmenntunar og fleira skilabréf hópsins var afhent þáverandi ráðherra þann fjórða mars tvö þúsund og þrettán og náðist þar nokkur sátt um allflest álitaefni sem tekin voru fyrir

handhafar viðkomandi ökuskírteina uppfylli skilyrðin í síðasta lagi árið tvö þúsund og átján það verður í höndum innanríkisráðuneytisins að útfæra reglugerð um þau álitaefni sem út af standa með þessu móti virðulegur forseti teljum við að sé komið til móts við þær áhyggjur og umkvartanir sem hafa verið bornar fram vegna þeirra breytinga sem hér eru og þetta er í samræmi við niðurstöðu þess starfshóps sem ég nefndi hér áðan að hefði verið skipaður af fyrrverandi innanríkisráðherra hæstvirtur forseti frumvarpið inniheldur tillögur um breytingar á ákvæðum um skráningu bifreiða í ökutækjaskrá einnig meginefni þessara breytinga er að samgöngustofu er falið innan þess ramma sem ráðuneytið setur að veita undanþágur frá skráningu ökutækis sem ekki er ætlað til almennrar umferðar þannig er ákvörðunarvaldið í slíkum málum fært frá ráðuneyti til undirstofnunar og um leið opnuð kæruleið fyrir umsækjendur sem ekki vilja una niðurstöðu samgöngustofu ákvæði þetta verður að teljast fela í sér hvort tveggja hagræðingu í stjórnsýslu og hagsbætur fyrir borgarana í tengslum við skráningu ökutækja er einnig rétt að nefna að frumvarpið gerir ráð fyrir því að niður falli skylda til þess að skráningarskírteini fylgi ökutæki sú krafa hefur reynst hafa í för með sér mikinn óþarfa kostnað og umstang þar sem lögregla getur í dag auðveldlega aflað sér upplýsinga um ökutæki á rafrænan hátt áfram verður þó hægt að fá skráningarskírteini útgefið hjá samgöngustofu sé þess óskað í frumvarpinu er einnig að finna tillögur sem miða að því að heimila umferðareftirlitsmönnum að kanna ástand tiltekinna stórra ökutækja á vegum úti breyting þessi er í samræmi við skuldbindingar ríkisins samkvæmt tiltekinni tilskipun evrópusambandsins tilskipunin hefur þegar verið innleidd í íslenskan rétt með reglugerð en hefur esa gert athugasemdir við þá innleiðingu auk þess sem vegaskoðanir hafa ekki reynst framkvæmanlegar hér á landi þar sem heimildir umferðareftirlitsmanna samkvæmt lögum hafa ekki reynst nægar er í frumvarpinu stefnt að því að bæta úr þessari stöðu og má ætla að þegar ástandsskoðanir á vegum hefjist muni það hafa jákvæð áhrif á umferðaröryggi loks er virðulegur forseti í frumvarpinu ákvæði um öryggis og verndarbúnað barna í bifreiðum þar sem reglur um slíkan búnað eru færðar til samræmis við skyldur íslenska ríkisins samkvæmt tilskipun níutíu og eitt sex hundruð sjötíu og eitt e b e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 vísað til annarrar umræðu og hæstvirtrar umhverfis og samgöngunefndar